Das Weißbuch der EU zur Verkehrspolitik geht zu Recht von einer zunehmenden Transportnachfrage aus, die von der Gesamtheit der Verkehrsmodi Schiene, Straße, Wasserstraße und Luft abgefangen werden muss. Alle Verkehrsarten haben noch ein Potenzial, sicherer, effizienter, sauberer, verbraucherfreundlicher zu werden.

Begrüßen möchte ich den Weg zur Schaffung eines echten, einheitlichen europäischen Eisenbahnraums. Das vierte Eisenbahnpaket ist ein respektabler Schritt hierzu, vor allem die nahezu unumstrittenen technischen Paketteile sind so schnell wie möglich in die Praxis umzusetzen. Nur sie schaffen tatsächlich mehr und fairen Wettbewerb, sie sorgen für Bürokratieabbau. Die Zerschlagung funktionierender Eisenbahnstrukturen tut das nicht. Ich präferiere daher eine vorgezogene, schnelle Einigung mit dem Rat zu den Themen Interoperabilität, Eisenbahnsicherheit, Europäische Eisenbahnagentur. Die Wirksamkeit der Paketteile mit den politischen Aspekten wird im Hause sehr unterschiedlich eingeschätzt.